Je velká pravděpodobnost, že z důvodu finanční krize a s tím spojeného snižování rozpočtů dojde k programovým škrtům s negativním dopadem na obranný průmysl.

Společná zbrojní politika má sice smysl z hlediska ekonomického, ale může ohrozit i suverenitu jednotlivých členských států. Z těchto důvodů by evropská obranná politika měla vést k větší mnohastranné spolupráci, ale také brát v potaz národní specifika obranného průmyslu. Konkrétněji pro zmírnění dopadu finanční krize na obranný průmysl je nutné, aby se uvažovalo o větší konsolidaci poptávky, např. v oblastech společných vědecko výzkumných projektů, nebo sdružování poptávky po sdílených kapacitách. Vývoz pomáhá některým firmám zmírnit dopady finanční krize a jsou zde i firmy, které nejsou mezinárodně konkurenceschopné.